Want als ik de vertegenwoordiger van de Europese Raad hoor zeggen We hebben er niet over gesproken in de Raad, en ik hoor commissaris Reding zeggen De grondwet van een land is aan dat land alleen, daar gaan wij in Europa niet over, dan ben ik blij dat wij in het Europees Parlement hier nog met mekaar in debat gaan.

Als een land ervoor kiest om met een eerlijke verkiezing en een tweederde meerderheid een autocratie in het leven te roepen, mag de rest daarover geschokt zijn en mag de rest dat proberen tegen te houden.

En dat is waar. Want als je nu een wet door het Parlement jaagt in Hongarije en zegt dat deze voortaan alleen nog maar veranderd mag worden met een tweederde meerderheid, weet je dat het na de volgende verkiezingen niet eenvoudig is om deze weer te veranderen. Zoiets holt het middel van verkiezingen uit. Het is het recht van een bevolking om elke vier jaar te zeggen Dit beviel mij, dit beviel mij niet, en dan veranderingen te kunnen aanbrengen. Maar als een democratisch verkozen regime het op zo'n manier organiseert dat je geen veranderingen meer mag aanbrengen na vier jaar, is dat ongezond en fout. Als wij in Europa wegkijken en zeggen Het is de zaak van Hongarije, als 26 lidstaten niet bereid zijn te zeggen Vrienden, zo gaan wij in onze samenleving niet met mekaar om, en als de Europese Commissie hetzelfde zegt, wat moeten wij dan met z'n allen nog aan landen zeggen waar de situatie nog veel erger is?

Het spijt me, ook na de volgende twee verkiezingen heeft u geen enkele kans om wetten weer terug te draaien.